Als je kijkt wat er op dit moment in Europa gebeurt, en zeker ook in mijn land Nederland met die open grenzen, dan mag je zelfs wel zeggen dat wij op een aantal punten heel naïef zijn. De invloed van de georganiseerde misdaad in Europa is helaas erg groot.

Dankzij die gegevensuitwisseling is die uiteindelijk gearresteerd.

Verschillende collega's zeggen dat, dat er nu nog maar elf landen zijn die het verdrag hebben geïmplementeerd.

Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Ik ben het ook eens met Aguilar dat de democratische controle op deze criminaliteitbestrijding versterkt moet worden. Ik begrijp nu van de commissaris dat zij zegt 'Dat doe ik pas als iedereen het geïmplementeerd heeft.'